Ich selber möchte ich hier zwei Punkte ansprechen, die eher politischer Natur sind, die mich aber besonders wichtig sind, nämlich Ethylalkohol aus Bier und die mögliche Auslobung hergestellt ohne Zuckerzusatz. Ethylalkohol aus Bier unterscheidet sich in keiner Weise von Ethylalkohol aus Wein. Aber trotzdem darf der Bieralkohol bisher nicht für die Herstellung von Spirituosen verwendet werden. Das geht zurück auf eine rein politische Entscheidung aus dem Jahr 1958, und die lautet, dass Spirituosen nur aus Erzeugnissen landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt werden dürfen. Bier wurde damals, vor 60 Jahren, nicht als solches Erzeugnis eingestuft ohne fachlichen oder gar wissenschaftlichen Hintergrund. Ich denke, das muss beendet werden, denn de facto ist Bier natürlich aus Erzeugnissen landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt. Es gilt hier eine Ungleichbehandlung zu beenden.

Zum Thema Zucker Es muss erlaubt sein, dass ausgelobt werden darf, wenn Spirituosen kein Zucker zugesetzt wurde. Das ist ein Qualitätsmerkmal wenn man hochwertige Früchte verwendet, braucht man keinen Zuckerzusatz eine wertvolle Information für den Verbraucher, und es widerspricht auch nicht der Health Claims V erordnung. Ich verweise dazu auf den Artikel 3 b sowie insbesondere auf Artikel 4, der gegebenenfalls einzelstaatliche Lösungen gestattet.